Otázky ochrany duševného vlastníctva sa v poslednom čase výrazne spolitizovali a dostali sa do centra verejného záujmu najmä vďaka spornej dohode ACTA. Pri tejto príležitosti by som chcela otvoriť otázku, či je aktuálna ochrana patentov tou najefektívnejšou a najspravodlivejšou. Chcem spomenúť najmä patentové právo, ktoré umožňuje farmaceutickým firmám predávať lieky proti smrteľným chorobám za vysokú cenu.

Technicky teda nie je problém zabrániť úmrtiu ľudí, ale právne to nie je možné, pretože farmaceutické korporácie sa nechcú vzdať svojich ziskov z predaja a bránia realizácii toho, čo technicky možné je.